Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che gli aspetti che sono stati citati dal Commissario siano importanti, per quanto riguarda in maniera particolare le attese che c'erano su questo accordo. Un accordo travagliato, un accordo che logicamente poneva il problema della trasparenza, poneva il problema della tutela della nostra piccola e media impresa, poneva il problema però dell'apertura di un grande mercato. Credo che si sia fatto un ottimo lavoro, e si è fatto un ottimo lavoro soprattutto sul processo della partecipazione delle piccole e medie imprese. Con la tutela delle indicazioni geografiche si raggiunge un risultato importante che vede centoventicinque delle centoquarantacinque IGP essere tutelate, essere garantite, essere inserite in un contesto, in un mercato internazionale importante. Voglio fare una riflessione, però, su questo aspetto. Credo sia importante che ogni Stato membro venga invitato a dare strumenti, a dare un ruolo guida, ad accompagnare un processo di partecipazione delle piccole e medie imprese che comunque, proprio per la loro dimensione, per le loro caratteristiche non sono idonee a realizzare in termini precisi e concreti una capacità immediata di comprensione di queste regole, di questi schemi, di questi accordi. Allora, perché ci sia una produzione di effetti, perché ci sia effettivamente un automatismo, noi dobbiamo con ogni Stato membro realizzare la possibilità che ci sia un tutor, che ci sia un affidamento, un'affidabilità di sostegno finanziario ed economico. Siamo in tempo di crisi, siamo in un tempo dove il piccolo e medio chiude, siamo in un tempo dove le periferie vengono lasciate sole a cercare di capire come ovviare a questa problematica. Io credo quindi che l'accordo raggiunto sia importante, ma credo che non basti, credo che sia necessario che con sensibilità, con visione, diamo dimensione a questo ruolo di apertura di mercato ad un'Europa che ha bisogno, nel suo piccolo e medio, di trovare la dignità, di trovare la capacità, di trovare uno sbocco che può essere sicuramente realizzato, perché peraltro aggiungo che e bisogna sottolinearlo la lista delle indicazioni geografiche non è chiusa, la lista delle indicazioni geografiche ha ancora la possibilità, oltre a quella di avere il parmigiano reggiano di avere per esempio io vengo dalla Sardegna il pecorino sardo e il pecorino romano. Pertanto, il mio impegno lo chiederò anche agli altri colleghi sardi sarà quello di inserire altre tutele, altre identità geografiche, altre possibilità e opportunità per territori che hanno bisogno oggi, rispetto ad un sistema che soffre, di trovare finalmente uno sbocco diverso.